virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um staðfesta samvist númer áttatíu og sjö nítján hundruð níutíu og sex með síðari breytingum sem er að finna á þingskjali átta hundruð þrjátíu og þrjú tilgangur frumvarps þessa er í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að heimila prestum og forstöðumönnum skráðra trúfélaga að staðfesta samvist tveggja einstaklinga af sama kyni samkvæmt núgildandi lögum um staðfesta samvist eru það eingöngu sýslumenn og löglærðir fulltrúar þeirra sem annast staðfestingu samvistar með lögfestingu frumvarpsins yrði því stigið enn eitt skref í þá átt að jafna réttarstöðu fólks óháð kynhneigð samkynhneigð pör munu þá geta staðfest heit sitt hvort gagnvart öðru frammi fyrir presti eða forstöðumanni skráðs trúfélags líkt og gildir um hjúskap karls og konu kemur frumvarpið í framhaldi af mikilvægum réttarbótum á þessu sviði undanfarin ár má þar fyrst nefna samþykkt laga númer áttatíu og sjö nítján hundruð níutíu og sex um staðfesta samvist þar sem sambúð tveggja einstaklinga af sama kyni var veitt svipuð staða að lögum og hjónabandi karls og konu með lagabreytingu árið tvö þúsund samanber lög númer fimmtíu og tvö tvö þúsund var einstaklingi í staðfestri samvist heimilað að ættleiða barn maka síns árið tvö þúsund og sex var síðan á grundvelli frumvarps þáverandi forsætisráðherra halldórs ásgrímssonar samþykkt víðtæk breyting á ýmsum lögum samanber lög númer sextíu og fimm tvö þúsund og sex þau lög fólu meðal annars í sér rýmkun skilyrða fyrir stofnun staðfestrar samvistar þannig að ekki var lengur krafist fastrar búsetu á íslandi þegar íslenskir ríkisborgarar eiga í hlut tekið var af skarið um að jafnt samkynhneigð pör sem gagnkynhneigð gætu fengið sambúð skráða í þjóðskrá samhliða var lagaákvæðum á fjölmörgum sviðum breytt til þess að ljóst væri að óvígð sambúð samkynhneigðra væri lögð að jöfnu við óvígða sambúð gagnkynhneigðra þá varð heimild samkynhneigðra para til að ættleiða börn sú sama og gagnkynhneigðra para kona í óvígðri sambúð eða staðfestri samvist með annarri konu fékk enn fremur heimild til að gangast undir tæknifrjóvgun líkt og á við um gagnkynhneigð pör við undirbúning og afgreiðslu lagabreytinganna árið tvö þúsund og sex var ákveðið að breyta ekki að svo stöddu vígsluheimildum þjóðkirkjunnar og trúfélaga réttaráhrif staðfestrar samvistar voru því að öllu leyti þau sömu og hjúskapar en ákvæði um stofnun þessara tveggja gerninga voru áfram ólík eins og fram kemur í áliti háttvirtrar

taldi nefndin að umræða um breytingar á vígslurétti trúfélaga þyrfti lengri aðdraganda undanfarin ár hefur farið fram mikil umræða innan þjóðkirkjunnar um þetta tiltekna atriði sem út af stóð við lagabreytingarnar tvö þúsund og sex á kirkjuþingi tvö þúsund og sjö var síðan samþykkt ályktun þess efnis að yrði lögum um staðfesta samvist breytt þannig að trúfélög fengju heimild til að staðfesta samvist þá styddi kirkjuþing það að prestum þjóðkirkjunnar sem eru vígslumenn að lögum yrði það heimilt lagði kirkjuþing áherslu á að frelsi presta í þessum efnum yrði virt samkvæmt því hefur náðst sátt innan þjóðkirkjunnar og ekkert er því til fyrirstöðu að lögfesta heimild þessa frumvarp þetta hefur verið unnið í samráði við dóms og kirkjumálaráðuneytið en samkomulag varð um að forsætisráðherra flytti það enda kemur frumvarpið í beinu framhaldi af lagabreytingunum árið tvö þúsund og sex sem fyrr eru nefndar

lagt er til í fyrstu grein frumvarpsins að prestum og forstöðumönnum skráðra trúfélaga verði heimilað að staðfesta samvist tveggja einstaklinga af sama kyni

heimilað að annast staðfestingu samvistar eins og frumvarpið ber með sér verður hér um heimild að ræða en ekki skyldu eins og fram kemur í athugasemdum við frumvarpið verður að virða frelsi presta og forstöðumanna skráðra trúfélaga í þessum efnum en jafnframt er á því byggt að þeir muni ekki synja um staðfestingu þegar lagaskilyrði eru fyrir hendi af öðrum ástæðum en vegna trúarsannfæringar sinnar í fyrstu grein frumvarpsins er jafnframt að finna orðalagsbreytingar á gildandi lögum í þá veru að talað verði um að vígslumenn staðfesti samvist frekar en að þeir framkvæmi staðfestingu enga efnisbreytingu er þar um að ræða í annarri grein frumvarpsins er kveðið á um gildistöku tuttugasta og sjöunda júní tvö þúsund og átta og er það til samræmis við gildistöku annarrar þýðingarmikillar löggjafar á þessu sviði að hana hefur borið upp á alþjóðlegan mannréttindabaráttudag samkynhneigðra virðulegi forseti við íslendingar höfum verið í fararbroddi þjóða að því er varðar viðurkenningu á réttindum einstaklinga án tillits til kynhneigðar um þær breytingar hefur verið allvíðtæk samstaða í þjóðfélaginu og meðal allra stjórnmálaflokka er það von ríkisstjórnarinnar að

frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarrar umræðu